Oczywiście trwało to zbyt długo.

Nie wynikały one na szczęście z niechęci do ratyfikowania Traktatu z Marrakeszu przez Unię Europejską, a wynikały z problematyki proceduralnej dotyczącej kompetencji Unii Europejskiej i państw członkowskich. Tak czy inaczej, czas, który został zmarnowany, musi być szybko nadrobiony, dlatego że osób niewidzących czy niedowidzących, słabowidzących jest niestety ogromna liczba, a ograniczenie możliwości korzystania z dóbr kultury jest oczywiście czymś niezwykle niesprawiedliwym. Dobrze się dzieje, że dzisiaj kończymy tę pracę i wreszcie udostępniamy taką możliwość naszym obywatelom, choćby też z tego względu, że niestety liczba osób niewidzących czy słabowidzących będzie ze względów cywilizacyjnych wzrastała. Pytał kolega Andersson, któremu dziękuję za to sprawozdanie, jak ono będzie wdrażane. Ja mam nadzieję, że szybko. Chciałbym raz jeszcze, bo już to czyniłem jesienią ubiegłego roku, zaapelować do państw członkowskich, aby we współpracy z organizacjami osób niewidzących, słabowidzących, ale także z wydawcami i wszystkimi innymi instytucjami w to zaangażowanymi natychmiast przystąpiły do wdrażania postanowień dyrektywy i rozporządzenia.